Sooline võrdõiguslikkus on jätkusuutliku majanduskasvu, tööhõive, konkurentsivõime ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eeltingimus. Soolise võrdõiguslikkuse meetmetesse investeerimine tasub end ära naiste tööhõivemäärade kõrgema tasemena, naiste panusena SKPsse, suuremate maksutuludena ja jätkusuutlike sündimusmääradega. Meie arusaam soolisest võrdõiguslikkusest on paljudel täna veel keskaegsel tasemel.

Unustatakse ära või ei taheta seda näha, et kvoot ei too otsustuskohtadele, ei too võimu juurde rumalaid naisi. Euroopas on naised enamharitud, nad on võimelised võtma vastutust, nad on võimelised hästi töötama ja saama oma töö eest õiglast palka. Ja need riigid, kus kvooti kasutatakse, kus hakati seda kasutama juba paarkümmend aastat tagasi, ma mõtlen siin põhjamaa riike, on ju näidanud, et eesmärgi saavutame selle vahendi kaudu ja tänaseks on ühiskonnas käitumine ümber mõtestatud kvoote enam sellisel määral nagu varem ei vajata. Ühiskond peab loomulikuks naiste osalemist igas ühiskonna valdkonnas. Ma tahaks rääkida muidugi palju nii vaesusest kui ka üksikemadest, kuid kahjuks mu aeg ei luba. Tänan kõiki, kes esinesid mõtestatud kõnedega ükskord me võidame niikuinii!